Dans ce contexte, la réduction de l'exposition aux produits chimiques dangereux est bien sûr un enjeu majeur et l'ensemble des législations régulant les produits chimiques doit être le rempart pour les citoyens et l'environnement, face au risque majeur que représentent certaines de ces substances. Au travers de notre résolution, le Parlement formule un message clair et ambitieux, d'abord pour une mise en œuvre complète de la législation existante, mais également pour une évolution de la législation

Des mesures fortes pour la santé et l'environnement sont nécessaires et nous devons absolument prendre nos responsabilités en la matière. Nous voulons que ce soit la santé qui passe avant les intérêts économiques de certaines industries. Qu'est ce qu'une chimie durable? Il faut adopter des critères précis pour la définir, sans quoi la chimie durable ne sera qu'un concept que les industries utiliseront pour greenwasher leurs activités, au détriment de la santé des citoyens. Une chimie plus durable, ce n'est pas une chimie qui assure toujours plus de revenus aux actionnaires de l'industrie chimique, c'est une chimie qui intègre pleinement les objectifs de santé publique et de sauvegarde de la biodiversité.

Le coût, aujourd'hui, de l'industrie chimique par rapport à la santé, c'est 160 milliards d'euros par an. Si ces coûts étaient pris en charge par l'industrie, je peux vous assurer que le remplacement par des substances alternatives irait beaucoup plus vite.